Wiele z tych produktów napływa na rynek unijny z państw trzecich, dlatego tak ważna jest szczelność granic. To właśnie celnicy maja szanse najskuteczniej napływ takich produktów blokować, jednak musza mieć do tego odpowiednie instrumenty prawne. Dzięki rozporządzeniu egzekwowanie już istniejących przepisów stanie się skuteczniejsze, procedury zostaną uproszczone, a przedsiębiorcy i konsumenci będą tym samym lepiej chronieni. Co ważne, te nowe przepisy nie zmienią niczego w kwestii ochrony własności intelektualnej i nie dotyczą produktów niekomercyjnych, przewożonych przez turystów w ich bagażu. Egzekwowanie praw własności intelektualnej na granicach przez organy celne stanowi uzupełnienie działań egzekwujących te przepisy na rynku wewnętrznym w ogóle i innych inicjatyw w tym zakresie. Bez lepszego egzekwowania tych przepisów mamy niejako lukę, która powoduje tak ogromne straty, bo przecież mówi się nawet o stratach rzędu 250 mld euro rocznie to dla biznesu i rynku wewnętrznego niebagatelna kwota.